Niestety tak się stało.

Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będziemy cofać się w wysiłkach, aby Białorusini żyli w demokracji i wolności, tak jak im się to należy. Dzisiaj proszę o głosowanie za tą rezolucją.